Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, cette attaque de navires civils par les commandos israéliens exige évidemment une enquête impartiale et crédible. Mais quel crédit pourrions nous accorder à une commission qui serait à la fois juge et partie. Cette attaque s'est produite dans les eaux internationales, elle concerne donc la communauté internationale, elle intéresse en particulier l'Europe, riveraine de la Méditerranée. L'Europe qui devrait se faire entendre davantage et s'impliquer plus fortement dans la recherche d'une solution politique basée sur deux États ayant chacun Jérusalem pour capitale. L'Europe fait des efforts financiers considérables pour contribuer au développement des territoires palestiniens, mais, malheureusement, elle est trop absente du processus politique qui devrait conduire à la création de cet État palestinien. La bonne volonté financière et budgétaire que nous manifestons ne suffit pas.